Nedvomno so investicije v infrastrukturo zelo pomembne, vendar ne smemo pozabiti na vlaganje v ljudi. Velikokrat je namreč čutiti, da so naložbe v družbo in v socialno stran našega življenja, veliko podcenjene. Menim, da bi morali v okviru EFSI, glede na našo demografijo, več pozornosti nameniti tudi projektom s socialnega področja. Ne nazadnje je socialno področje tisto področje, za katerega se že dlje časa ve, da v zadnjem času ustvarja največ delovnih mest.